Soy nieto de alemán y tengo gran cariño a ese país, pero es evidente que las autoridades alemanas han actuado, en este caso, con precipitación y con imprudencia. De otro lado, si analizamos la actuación europea, advertimos que la desarrollada por la Autoridad de Seguridad Alimentaria y por la Comisión ha sido desvaída, muy apagada e imprecisa

Tercero los perjudicados tienen derecho a indemnizaciones económicas rápidamente. Pero, de momento, propongo a este Parlamento que nosotros organicemos en Bruselas o aquí, en Estrasburgo, una gran muestra de gastronomía europea basada, precisamente, en el pepino.